Hvala, tudi podpredsednica, za besedo. Spoštovani predsednik vlade, vsa vlada, kolegice in kolegi. Konec leta dva tisoč štirinajst je ustavno sodišče odločilo, da mora državni zbor uskladiti v šestinosemdesetem členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, del, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja. V odločbi ustavno sodišče navaja neskladnost z Ustavo Republike Slovenije. Glede na to, da je bila odločitev sprejeta z minimalno večino, pet sodnikov za, štiri proti, menim, da imamo tudi poslanci pravico in dolžnost, da razmišljamo različno s svojo glavo in to tudi javno povemo. Na podlagi ustave, štiriinpetdeseti in sedeminpetdeseti člen, koncept zakonske ureditve zasebnega šolstva temelji na dejstvu, da zasebne šole bogatijo šolski prostor. To pomeni, da so dobrodošle v izobraževanju. S tem širimo znanje in obzorja v družbi. S tem nič narobe. Tu pa nastopi razkorak med javnim in zasebnim pogledom. Država mora stoprocentno financirati javno šolstvo in izobraževanje, od predšolske vzgoje in osnovne šole. Imamo dve ustavni odločbi, ki sta vsebinsko odločali o podobnem, da ne bo kaj narobe, o podobnem. V prvi odločbi je zapisano, da država financira v celoti le javne šole, v katere lahko vsi starši vpišejo svoje otroke, in zato ni v nasprotju z ustavo. In v drugi odločbi pa je ustavno sodišče odločalo o javno priznanih in veljavnih osnovnošolskih programih. Postavilo je jasno ločnico med obveznim in razširjenim delom programa. Od tu izvirajo težnje in hotenja po novem zapisu šestinosemdesetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pri čemer bi se razširjeni program financiral po presoji zakonodajalca, se pravi nas, državnega zbora na zasebnih šolah. Obstoječa zakonodaja varuje ali čuva, kakor hočete, javno mrežo šol, ki izvajajo storitve in izobraževanje in morajo biti na razpolago vsem, kar za zasebne šole ne velja. Zasebne šole lahko izbirajo in svojo odločitev sprejemajo na podlagi različnih kriterijev. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da so področja, na katere tudi ustavno sodišče ne more posegati. To je mnenje ene od sodnic ustavnega sodišča. In to predvsem mislim na to, da smo, da jo da je ustavno sodišče ustanovilo občine, pa tudi v tem slučaju, ki ga zdaj govorim, je en del ustavnih sodnikov menil to, kar sem zdaj povedal. Se pravi, da posegajo v zakonodajno vejo oblasti. Naj omenim tudi dejstvo, da imamo več vrst osnovnih šol, da ne bom govoril samo o zasebnih šolah. Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja v desetem členu govori o javni službi na področju vzgoje in izobraževanja. Javno veljavne osnovnošolske programe v Sloveniji lahko izvajajo štiri vrste osnovnih šol. Se pravi, to so javne osnovne šole - stoprocentno financiranje programov država. Zasebne osnovne šole s koncesijo in so vključene v javno mrežo osnovnih šol - stoprocentno financirano država. Pol imamo pa zasebne osnovne šole brez koncesije, izvajajo javno veljavni izobraževalni program, pa niso vključene v javno mrežo in jih država financira petinosemdeset odstotkov. In pa zasebne osnovne šole brez koncesije, ki pa ne izvajajo javno veljavnega izobraževalnega programa, to pa država ne financira nič. Po tem zakonu oziroma dejstvu mora država sto stoprocentno financirati izvajanje programov v javnih šolah in zasebnih šolah s koncesijo. Tako to jaz vidim. Pri vseh ostalih zasebnih osnovnih šolah pa država že sedaj financira program v višini petinosemdeset odstotkov veljavnega javno veljavnega programa. In že sedaj smo na podlagi tega v Evropi v v zgornji polovici držav, ki to financiramo. Pa še ena zadeva, v Evropi, mislim, da Nizozemska financira stoprocentno privatno šolo, medtem ko pa Italija pa nič procentov. Tako da, glede na to, da je Italija zelo blizu, mislim, da smo mi nekje v sredini, zdaj tudi prav. Za jaz osebno zagovarjam socialno državo. In država je bolj socialna s čim večjim dosegom javnih služb na vseh področjih življenja. Na podlagi povedanega in slišanega bom glasoval proti ustavni obtožbi predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca.